Einerseits ist es richtig, es nützt überhaupt nichts mehr, wenn das Gerät nur funktioniert, es ist genauso wichtig, dass das Gerät funktioniert und einen relativ niedrigen Energieverbrauch hat, und wir haben natürlich im letzten Jahrzehnt schon die Erfahrung gemacht, dass oftmals auch ein versteckter Energieverbrauch vor allen Dingen in den preiswerten Geräten mit implantiert war. Das war nicht in Ordnung. Also brauchen wir eine Kennzeichnung. Das ist die eine Seite.

Also die Überarbeitung ist auch wichtig.